á óvart að við séum sammála í þessu eins og svo mörgu öðru sem er viðfangsefni hér í þessum sal ég tel sem sagt já að tungumálin séu mikilvæg þau eru auðvitað líka ávísun á ákveðið menningarlæsi það er auðvitað rétt hjá hæstvirtum ráðherra að margir telja sig komast allra sinna leiðar á enskunni einni saman en það er nú ekki endilega svo þetta bara að geta verið læs á menningu annarra ríkja sem við eigum samskipti við hvort sem það eru nú norðurlöndin eða jafnvel fjarlægari svæði það mætti nefna hér auðvitað stór ríki eins og kína eins og rússland eins og í suður ameríku og þess vegna í afríku þannig að og það er mikilvæg fyrir þjóð að hafa yfir að ráða og eiga fólk sem er læst á menningu og tungumál miklu víðar heldur en bara eitt lingua franka sem gæti verið enskan í svona samskiptum og menn nota að sjálfsögðu mjög mikið en hún ein og sér getur ekki komið í veg fyrir allt hitt við eigum auðvitað mjög miklar sameiginlegar rætur á norðurlöndunum við eigum mikil samskipti við norðurlöndin bæði pólitísk menningarleg efnahagsleg þannig að það er mjög mikilvægt að við séum vel í stakk búin til þess að takast á við þau verkefni öll á svona fjölþættum sviðum og getum gert okkur skiljanleg eins og ég segi ég tel að það þurfi að horfa bæði á skólakerfið í þessu efni í öllum löndunum líka hér en ekki síður á hluti eins og fjölmiðlana þeir skipta mjög miklu máli í þessu efni og ég bara fagna því að hæstvirtur menntamálaráðherra lýsi því yfir hér að að þessu verði áfram unnið á vettvangi